Eu sunt medic, medic de urgență în Iași, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, și când văd atâta violență declanșată împotriva unor oameni care nu au cu ce să se protejeze, mă gândesc ce minte diabolică poate face acest lucru. În al doilea rând, sunt tot revoltat și îngrozit, pentru că dreptul de exprimare, un drept fundamental al fiecărui cetățean din această lume, este încălcat cu bună știință în secolul XXI, un secol pe care ni l dorim altfel. Dar haideți să ne uităm și în stânga, și în dreapta, și înăuntru, și în afara Uniunii Europene pentru că astfel de situații le văd repetate în mai multe locuri din lume, și poate ne punem toți la o masă, Consiliul Europei, Comisia Europeană, aleșii europeni, să facem o simulare de situație reactivă într o astfel de circumstanță, în așa fel încât astfel de fapte abominabile să nu se mai întâmple. Sunt revoltat și îngrozit și vă cer tuturor celor care ați mai rezistat până la această oră în sală să găsim o atitudine comună pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple.